Nous devons continuer à dire qu'il y a une universalité des droits de l'homme, qu'il n'y a pas des droits de l'homme pour les Islamiques et des droits de l'homme pour les Européens, que c'est universel et que cette égalité prime. Je souhaiterais, Madame la Commissaire, que dans la politique de voisinage, le more for more soit réellement focalisé sur cet aspect là. C'est très spécifique et je pense que les femmes, qui se sont tellement battues dans ces pays là pour obtenir leur liberté et qui le paient aujourd'hui au prix fort, méritent notre attention.